Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu chez nous pour parler d'Europe, vous l'avez fait et vous l'avez bien fait.

Lamberts ont utilisé leur temps de parole comme arrière cour du Parlement belge.

Lamberts en particulier a passé son temps devant notre assemblée à salir la politique que vous menez en Belgique. Je dis à M.

C'est moche ce que vous avez fait.

Vous reconnaissez qu'il y a des secteurs dans lesquels il faut maintenir un niveau de dépenses des politiques traditionnelles de cohésion, de la PAC. Vous avez souscrit aux objectifs de financements supplémentaires des nouvelles politiques et vous dites on doit être très parcimonieux en ce qui concerne les contributions budgétaires.

Le Parlement européen a adopté un rapport dans lequel il propose qu'on trouve un accord entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission sur de nouvelles ressources propres qui permettront à terme de diminuer les contributions nationales. Est ce que vous pouvez nous dire si vous nous aiderez dans ce sens là?